Sunt de acord cu pozițiile ferme exprimate aici cu privire la necesitatea ca Turcia să respecte drepturile omului. Îmi exprim, însă, speranța că aceeași fermitate va fi și în susținerea eforturilor pe care Turcia le face pentru aderarea la Uniunea Europeană. Salut poziția Președinției spaniole cu privire la dorința de a continua deschiderea capitolelor de negociere cu Turcia. Doresc să vă spun că am vizitat anul trecut, ca membru al delegației comune a Parlamentului European și parlamentului Turciei, am vizitat Turcia după 20 de ani, iar progresele făcute de societatea turcă sunt impresionante